C'est l'enjeu de la sécurité alimentaire. Effectivement, nous ne pouvons plus penser nos politiques au sein de l'Union européenne en nous regardant et en restant dans l'entre soi. Nous devons regarder ce qui se fait ailleurs, sur les autres États continents au moment où tous les autres États continents augmentent leur budget en matière de politique agricole et alimentaire, il serait totalement inconséquent qu'à l'échelle de l'Union nous le diminuions.

Nous devons nous inspirer, à l'échéance des vingt ans à venir, de ces politiques là.